Torej, obalna straža ni in seveda ne more biti čudežno sredstvo za rešitev vseh problemov, s katerimi se sooča Evropska unija pri reševanju begunske krize, in upam, da je seveda Komisija preučila vse ocene učinkov glede te rešitve. Da se torej zaveda, kako pomembno je ustvariti povezovanje in sodelovanje držav članic pri implementaciji tega inštrumenta, ker vemo, da Evropa oziroma države članice včasih imajo težave pri implementaciji tega, kar sprejema Komisija. In mislim, da tu, seveda, se odpira kar nekaj vprašanj od razmejitev odgovornosti med obalno stražo in organi držav članic, do seveda tudi vprašanja, seveda, odgovornosti, ker pojem skupne odgovornosti je absolutno problematičen. Ali je pojem odgovornosti jasno definiran ali pa ga seveda ni.